Kiedy myślimy o ich dramacie powinniśmy jednak też pamiętać o przyczynie tego stanu rzeczy.

Dochodzi do masowych prześladowań na ogromną skalę przeciwników politycznych, chrześcijan, ale też tysięcy przypadkowych ludzi.

Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby zmienić politykę w stosunku do władz Erytrei, tym bardziej kiedy pamiętamy, że w 2007 roku w Brukseli ciepło był witany przez Komisję Europejską aktualny przywódca tegoż kraju, odpowiedzialny za te straszne i masowe cierpienia ludzi, które skłaniają ich do ucieczki i do tych kolejnych dramatów.